Ich möchte einer Legendenbildung vorbeugen, die jetzt zwei Redner Ihrer Fraktion hier fälschlicherweise in den Raum gestellt haben Sie behaupten, dass Sie ausgeschlossen worden seien von der Formulierung dieser Entschließung.